Nejde jenom o to, že Evropský parlament se už podruhé v krátké době zabývá tímto tématem, a mně to připadá poněkud nadbytečné. Ale z celé řady těch pozměňovacích návrhů mám pocit, že ani tak nejsou vedeny dobrou vůlí věci pomoci, jako spíš zlou vůlí věc komplikovat. Říkám to s plnou odpovědností jako člen tohoto sboru. Já se skutečně domnívám, že v některých případech tady vítězí ideologie nad rozumným přístupem, nad věcným přístupem. Ono to koneckonců začalo už nominováním pana Verhofstadta hlavním vyjednavačem za Evropský parlament, protože to je osoba, která rozhodně není politicky neutrální. Já se velmi obávám, že v závěrečných fázích toho vyjednávání tady budou pokusy Evropského parlamentu do toho ještě, jak říkáme v České republice, nasypat písek.